amelyek az összes tagállamban tetten érhetőek. Persze vannak elsődlegesen forrásországoknak és célországoknak tekintett államok, ám az illegális tevékenység eme formája elleni harcot, az áldozatok azonosítását és védelmét, minden egyes tagállamban erősíteni kell. Teljes bűnbandák épülnek az emberkereskedelemre, amely során európai polgárokat kényszerítenek koldulásra, szexuális szolgáltatások nyújtására, vagy bűncselekmények elkövetésére. Jelentőségteljes adat, bár sajnos nem meglepő, hogy az áldozatok 80 a nő, továbbá számos kiskorú kerül az emberkereskedők hálójába.